Frau Präsidentin, Herr Kommissar, verehrte Kollegen! Da unser Koordinator Jean Paul Gauzès kurzfristig seine Redezeit nicht wahrnehmen kann, hat er mich gebeten, an seiner Stelle zu sprechen. Es spricht also ein weiterer Vertreter hier zu Ihnen. Es geht in dem Bericht um die Aufstockung des Stammkapitals der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung von 20 Milliarden auf 30 Milliarden Euro, um das AAA Rating der EBRD zu wahren und den derzeitigen Stimmrechtsanteil innerhalb der EBRD aufrecht zu erhalten. Die EVP Fraktion unterstützt die Forderung nach einer Bewertung des europäischen öffentlichen Investmentbanking Systems, die dem Europäischen Parlament von Kommission und den Mitgliedstaaten vorzulegen ist. Ebenfalls wichtig für uns ist die Forderung an den Gouverneur der EBRD, dem zuständigen Ausschuss im Europäischen Parlament jährlich einen Bericht über die Förderung der Ziele der Union vorzulegen, insbesondere im Hinblick auf die Millenniumsziele der EU und die Strategie Europa2020, was Kollege Schmidt auch schon erwähnt hat. Es ist außerdem zu begrüßen, dass nach dem Ausschussbericht nun die Bewertung von Projekten und Begünstigten der EBRD grundsätzlich öffentlich bekanntgegeben werden müssen und in Zukunft strengere Kontrollen durchgeführt werden sollen. Damit werden in Zukunft eine Geheimhaltung durch Begünstigte und der Rückgriff auf Steueroasen bei Projekten, an denen die Bank beteiligt ist, verhindert. Das ist sehr zu begrüßen. Unser Koordinator sagte mir, dass im Sommer zwei Triloge stattgefunden haben. Das Ergebnis findet die volle Unterstützung unserer Fraktion.